Ich meine, wenn über 80 des Parlaments einen Kommissionsvorschlag ablehnen, dann wäre es auch angemessen, ja geboten gewesen, dass die Kommission ihren eigenen Vorschlag wieder zurückzieht, zumal wir ausdrücklich darum gebeten hatten.

Ich denke, die Kommission sollte immer noch den Willen des Parlaments beachten und den Hinweis annehmen, dass das Europäische Parlament der Auffassung ist, dass diese Verordnung den Anforderungen nicht gerecht wird.

Worum geht es eigentlich?